Es un cambio normativo que es ―yo quiero dejarlo claro aquí, lo han repetido algunas personas que me han antecedido― muy importante y radical, siendo su aplicación práctica difícil en las pesquerías. Yo tengo que decirle algo, señor Comisario, y es que yo estoy muy preocupada por la escasa información real que tiene el sector pesquero el sector pesquero más allá de sus representantes y sus lobbies en Bruselas las cofradías de pescadores y las asociaciones de armadores no tienen mucho conocimiento sobre esto y los Estados miembros deberían estar explicando más esta obligatoriedad.